da Claudio Abbado e Lionel Bryer, istituita dal Parlamento europeo. Ringrazio ancora i colleghi, il Consiglio e la Commissione per la fruttuosa collaborazione. Questa orchestra è unica nel suo genere, perché è costituita da giovani musicisti provenienti da tutti gli Stati membri dell'Unione, selezionati ogni anno secondo criteri di qualità. Una vera e propria officina di giovani talenti che trascendono i confini culturali e collaborano per raggiungere l'eccellenza in campo musicale. Infatti, grazie a questa straordinaria esperienza, che io definirei di cittadinanza musicale europea, una grande parte degli oltre 3000 musicisti che fino a oggi hanno fatto parte dell'orchestra sono oggi, in Europa e nel mondo, direttori d'orchestra, solisti e insegnanti, ma hanno anche fatto crescere la cultura musicale di molti giovani. L'orchestra è stata diretta dai più grandi musicisti, da Claudio Abbado a Barenboim, da Bernstein a Rostropovič, si è esibita nei più importanti festival musicali d'Europa e del mondo, guadagnandosi il rispetto di tutta la comunità culturale. Direi un vero ambasciatore culturale dell'Unione europea, che ha valorizzato la ricchezza del nostro patrimonio musicale, favorito il dialogo interculturale e creato davvero le premesse per una maggiore cultura musicale diffusa. In un momento in cui l'Europa si trova ad affrontare tante sfide, è bello che nell'anno europeo del patrimonio culturale si sia trovato questo accordo, perché dobbiamo ricordare che la musica è stata la prima lingua comune europea. Ma per permettere tutto ciò occorrono finanziamenti adeguati. Abbiamo alle spalle un periodo molto travagliato per l'orchestra da quando, nel 2016, rischiò di chiudere per carenza di risorse. Per questo io mi sono battuta, insieme a tanti miei colleghi, che ringrazio, per salvare innanzitutto l'esperienza dell'orchestra, e ora per metterla in sicurezza fino al 2020, anno in cui sarà approvato il nuovo programma europeo dedicato alla cultura settennale. In quell'occasione, mi auguro, Commissario, che verranno ripristinati gli ambasciatori europei della cultura, includendo anche altre istituzioni eccellenti europee. Naturalmente noi chiediamo all'EUYO di sviluppare una maggiore capacità di coinvolgimento dei musicisti di tutti gli Stati membri, che devono fare selezioni il più possibile adeguatamente pubblicizzate, e anche di diversificare le proprie entrate al fine di garantire con sponsor e con altri contributi e naturalmente con i loro spettacoli e le loro tournée di garantire la propria sostenibilità e ridurre la dipendenza dai finanziamenti dell'Unione. Ma come parlamentare europea e come italiana, consentitemi anche di dire che dopo la Brexit l'orchestra, che ha sede a Londra, rischiava anche di perdere lo status giuridico di organismo europeo. Per questa ragione, insieme al governo italiano, alla Rai e al comune di Ferrara, ma anche insieme ad altre collaborazioni, abbiamo offerto la possibilità all'Orchestra dei giovani dell'Unione europea di trasferirsi in Italia, ottenendo anche un sostegno finanziario dal nostro paese, ma anche di continuare l'esperienza della Summer School in Austria, a Grafenegg, a Bolzano, e di avere un'antenna anche a Bruxelles, grazie al governo belga, quindi in una logica davvero europea. L'orchestra quindi, direi e questo lo dico con molto orgoglio, e dovremmo esserne fieri tutti, credo è la prima istituzione culturale dopo la Brexit che è stata vissuta dal mondo della cultura in quel paese con grande apprensione e con grande preoccupazione è la prima che viene ospitata in un altro Stato membro, in una logica di solidarietà e per salvaguardare la libertà di movimento di tanti giovani, di condivisione di un'esperienza culturale e formativa europea.